Viele Türken leben bei uns in der Europäischen Union. In all den Debatten um den Beitritt hat für uns als Liberale die Frage der Religion nie eine Rolle gespielt.

Das finde ich sehr gut, herzlichen Dank, Ria, für die gute Zusammenarbeit! Was für uns eine Rolle spielt, sind Freiheiten. Und Freiheiten sind genau das, was in der Türkei bedroht ist. Die Pressefreiheit es sitzen mehr Journalisten in der Türkei im Gefängnis als in China oder im Iran. Online droht der Premierminister damit, Facebook oder Twitter abzuschalten, weil dort Dinge transportiert werden, die ihm nicht passen. Man kann das für eine Spinnerei halten, aber YouTube war schon einmal gesperrt in der Türkei. Wenn wir uns anschauen, wie die Zivilgesellschaft eingeengt wird durch immer mehr religiöse Vorschriften, die vor Ort umgesetzt werden, die es den Menschen schwieriger machen, ihr privates Leben so zu gestalten, wie sie das möchten, dann ist das nicht in Ordnung. Die Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit der Richter, selber zu entscheiden, für Recht zu erkennen, was Recht ist, wird dadurch eingeschränkt, dass es Hunderte, ja, Tausende Zwangsversetzungen gab in dem Moment, als die Justiz sich zum ersten Mal systematisch gegen die offensichtlich weit verbreitete Korruption an der Staatsspitze gewendet hat. Diese gesamte Entwicklung ist genauso wie der Stillstand bei der Verfassungsreform wirklich besorgniserregend. Und ich sage Ihnen hier Wir müssen mit der Türkei zusammenarbeiten, sie ist ich hab' das gesagt ein großer, wichtiger Nachbar und ein stolzes Land. Wir müssen bei der Energiepolitik zusammenarbeiten, wir müssen bei der Außenpolitik zusammenarbeiten es ist bewundernswert, was die Türkei für die syrischen Flüchtlinge tut. Aber der Beitrittsprozess, den wir 2005 angefangen haben und der überhaupt nicht vom Fleck kommt, der die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei paradoxerweise eher verschlechtert als verbessert hat, dieser Beitrittsprozess, der muss ausgesetzt werden. Wir sollten die Verhandlungen aussetzen, bis die Türkei sich wieder eines Besseren besinnt und die Freiheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger und die Unabhängigkeit ihrer Justiz respektiert.